Vieles ist auf einem guten Weg ich möchte meine Vorrednerin, Frau Köstinger, bei vielem unterstützen der Dreiklang aus Ökonomie, Ökologie und Sozialem, aber auch die ganz große Bedeutung der Wälder für den ländlichen Raum und für den städtischen Raum und natürlich das Bekenntnis zur nachhaltigen Bewirtschaftung der gesamten Fläche. Diese Dinge sind auf einem guten Weg. Manches ist aber offen. Auch hier seien drei Dinge genannt Es ist ganz wichtig, dass wir europäische Nachhaltigkeitskriterien bekommen.

Und es ist wichtig, dass wir uns in der Zukunft für intelligente Nutzungskonzepte aussprechen. Dazu gehört auch die Kaskadennutzung. Natürlich nicht verpflichtend, aber sie gehört auch dazu.

Dafür plädiere ich in der nächsten Zeit.